Erstens ist es das Ziel des Treuhandfonds, schnell und konkret auf Notsituationen in den folgenden Regionen zu reagieren. Es betrifft die Sahelzone, die Region um den Tschadsee, das Horn von Afrika sowie Nordafrika. Durch Projekte zur Wirtschaftsförderung soll vor allem zur Bekämpfung von Fluchtursachen beigetragen werden, und da stimme ich mit Ihnen, Herr Kommissar, überein das ist gut und richtig. Aber leider sind dabei auch Projekte zur Grenzsicherung vorgesehen. Und die Sozialdemokraten sagen dazu ganz eindeutig, dass Grenzkontrollen keine Fluchtursachen bekämpfen und Grenzsicherung das Problem eigentlich noch mehr verschärft. Wenn jemand fliehen will und Anspruch auf ein Asylverfahren in Europa hätte, darf er nicht daran gehindert werden. Verstärkte Grenzkontrollen führen dazu, dass Schlepper sich noch waghalsigere Strategien ausdenken und die Menschen, die vor Not fliehen, in weitere Gefahren bringen. Deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, wofür die Gelder in den Regionen ausgegeben werden.

Der zweite Punkt betrifft die Finanzierung von Projekten über die Treuhandfonds. Sie darf nicht dazu führen, dass langfristig angelegte Projekte, die eine echte Entwicklung ermöglichen, zugunsten kurzfristiger Programme gefährdet werden. Der Treuhandfonds wird zum größten Teil aus dem Europäischen Entwicklungsfonds finanziert, welcher außerhalb des EU-Haushalts liegt. Der Rückgriff auf Finanzinstrumente außerhalb des Haushaltsplans der EU ist aber nicht nachhaltig. Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Beiträge freiwillig beisteuern und die Summen selber festlegen können.

Bisher sind nur etwas über 81 Millionen Euro zusammengekommen. also nur ein Bruchteil, der gleich mehrere Regionen Afrikas versorgen soll. Das ist eine Blamage, die den ganzen Fonds seitens der Mitgliedstaaten in Frage stellt.